Kaj naj tukaj še povem, da nisem bila ministrica, ko je ta trasa bila zbrana. Ve se, kdaj je bila določena, ve se, kdaj je bila izbrana. Še enkrat pa poudarjam, da verjetno tudi na tisti drugi trasi bi se zgodila civilna iniciativa in bi me pa kdo drug prepričeval, tako kot me zdaj prepričujete vi politiki pač, v tem segmentu druga, kot da se, bom rekla, naslonimo na neke odločitve stroke, ne moremo. Jaz si ne dovolim ocenjevati, katera je boljša, zavedam pa se, da vsak tak poseg, gre za velik poseg v v prostor, seveda posega tudi v življenja ljudi, zato razumem tudi ljudi, ki se organizirajo v civilne iniciative, jim je pač treba določene stvari še dodatno pojasniti in zdaj je stvar pripeljana tako daleč, in kot sem povedala, na ministrstvu bomo počakali z odločitvijo, kaj bo reklo Ustavno sodišče. Če razveljavi vse skupaj, pa se bodo tisti, ki so to sprejemali, morali vprašati, ali so in kako so odgovorni za to. Ne bo nam pa to pri sami gradnji kaj veliko pomagalo. Moja želja in moj cilj je, da, bom rekla, se boste ljudje s tistega konca čim prej pripeljali do Ljubljane, tako kot bom rekla, kar velika večina naših državljank in državljanov.